Tisztelt képviselőtársaim! A mai felszólalásomban a magyarországi vörösiszap katasztrófáról szeretnék beszélni. Először is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik az elmúlt időszakban segítettek a károsultakon, illetve a hozzátartozóikon. A legtragikusabb ebben a katasztrófában az, hogy mindaz, ami bekövetkezett, amely több ember életét is sajnos követelte, ez a katasztrófa megelőzhető lett volna. Az Európai Uniónak kötelessége, hogy az ehhez hasonló katasztrófákat megelőzze, és ehhez pedig egy dolog elengedhetetlen, mégpedig az, hogy a közép európai régióban lezajlott privatizációs szerződések, ami gyakorlatilag a szabadrablásnak felel meg, és gyanús posztkommunista pénzügyi köröket juttatott hatalomhoz, ezeket a privatizációs szerződéseket felül kell vizsgálni, és adott esetben államosítani kell azokat a cégeket, amelyeket jogtalanuk elvettek az emberektől.